Domnule președinte, subliniez că, pentru funcționarea eficace a piețelor de capital și pentru realizarea pieței integrate a serviciilor financiare în Uniune, este nevoie de un cadru de raportare financiară comun, care să funcționeze în mod corespunzător. Organismele care activează în domeniul contabilității și al auditului îndeplinesc în Uniune roluri importante și decisive pentru funcționarea pieței interne și, evident, depind în mare măsură de finanțare. Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea de cofinanțare a activităților anumitor organisme, care urmăresc obiective care fac parte din politica Uniunii în domeniul elaborării și aprobării standardelor sau al supravegherii proceselor de stabilire a standardelor referitoare la raportarea financiară și audit și care susțin această politică. Subliniez importanța angajării de experți de vârf, precum și utilizarea eficientă a resurselor financiare, inclusiv pentru pregătirea experților în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică ale Uniunii în materie de raportare financiară și audit. Închei, domnule președinte, spunând că, poate, din păcate, actuala criză se datorează și faptului că aceste standarde ar putea fi mai riguroase.